Herr Präsident!

Nun, ich wiederhole, die Viererbande versucht die Krise in Europa dazu zu nützen, um über die Hintertür und unter Ausnützung dieser Krise einen europäischen Superstaat zu etablieren mit den ganzen Vorschlägen, die ich gestern schon kritisiert habe. Aber dieser Ratsgipfel war der 19. Gipfel der Ratlosigkeit. Ich komme nun zu einem weiteren Beleg dafür, dass diese Europäische Union ein schlichtes Schönwetterprogramm ist und mit Krisen nicht fertig wird Das ist dieser Vorschlag der Bankenaufsicht.

Wer soll diesen Optimismus teilen?

Und das alles soll noch dazu dienen, dass in Zukunft unter Umgehung des ESM Vertrags bereits die Banken direkt finanziert werden sollen.